Die leden beweren dat de verkeersveiligheid wordt gediend.

De verkeersveiligheid komt helemaal niet in het gedrang. Het probleem is dat enkele Zuid Europese vakbonden vrezen dat zelfstandige Roemeense en Bulgaarse chauffeurs ritten gaan overnemen.

Hij verdient morgen onze steun bij de stemmingen. Lukt dat niet, dan is 16 juni een zwarte dag in de geschiedenis van het Europees Parlement. De burger krijgt dan een trap na en stapels bureaucratie erbij.